Et, dans cette expertise comme vous êtes par ailleurs, me semble t il, candidat à la présidence de la Commission je vous inviterai à regarder de près certains éléments que nous avons mis dans le rapport de Mme Mercedes Bresso sur le rôle du secrétaire général, alors que la Médiatrice s'apprête à conforter, à confirmer, sa vision selon laquelle

C'est le fameux article 51 de cette charte, lequel avait été introduit à la demande des Britanniques qui ne voulaient pas que les droits ainsi définis puissent s'appliquer directement à nos concitoyens. Je crois qu'après le Brexit, s'il a lieu, il faudra regarder cette question, même si je suis consciente qu'elle dépasse la mise en œuvre et suppose un changement.